Herr Präsident! Wie wir alle wissen, muss die Union den Gürtel enger schnallen. Nicht nur, weil eine Budgeterhöhung angesichts nationaler Sparprogramme ein Schlag ins Gesicht der Bürger wäre, sondern auch, weil nächstes Jahr in den permanenten Euro Stabilisierungsmechanismus einzuzahlen ist. Und diese Gelder müssen aus den ohnehin schon knappen nationalen Budgets finanziert werden. Wenn dann eine Fraktion Sparvorgaben mit einer Übertragung des jährlichen an die Mitgliedstaaten zurückzuüberweisenden Budgetüberschusses ins nächste Jahr umgehen will, dann will man offenbar den Bürgern ein X für ein U vormachen. Dadurch würde das Budget de facto ja noch höher ansteigen, als von der Kommission vorgeschlagen. Es mag ja sein, dass nun die Auszahlungen für viele Mehrjahresprogramme anstehen und deren Fördermittel zum jetzigen Zeitpunkt nicht gestrichen werden können, da die EU ansonsten wegen Vertragsbruchs verklagt werden könnte. Es sind aber meines Erachtens ausreichend Sparpotenziale vorhanden. Abgesehen von der Reduzierung der EU Agenturen gilt es in erster Linie, endlich die Betrugsbekämpfung auf Vordermann zu bringen.